Pani Przewodnicząca! Współczuję koledze Paşcu. Prowadzi jednocześnie dwa ważne sprawozdania w sprawie PESCO i w sprawie dzisiejszej debaty i muszę powiedzieć, że te 360 poprawek zgłoszonych do tego sprawozdania, wiele, wiele poprawek zgłoszonych do tego drugiego dokumentu i pojawiające się elementy sabotażu na skrajnych częściach tej sali to nie jest sabotaż pracy naszego kolegi, ale warunków bezpieczeństwa Europy w trudnych okolicznościach, w trudnych kontekstach finansowych, gospodarczych, ekonomicznych, politycznych. Z jednej strony chcę podziękować za te wypracowane kompromisy, nie jeżeli chodzi o optymalne rozwiązania bezpieczeństwa, ale o kompromisy przede wszystkim do pewnej politycznej zgody, aby na tej sali uznać stosunki Unii Europejskiej i NATO za ważne, wymagające pracy, wymagające modyfikacji, wymagające wzmocnienia. Jestem oczywiście zwolennikiem tego sprawozdania i dziękuję za wykonaną pracę.